virðulegi forseti það gerðist sá atburður fyrr í umræðunni í morgun að háttvirtir þingmenn álfheiður ingadóttir fékk að ljúga upp á mig sökum í annað sinn óáreitt úr þessum þingstóli ég hef fengið útprentun af ræðu háttvirts þingmanns en þetta sagði hún með leyfi forseta það er í takt við framgöngu háttvirtur þingmaður vigdísar hauksdóttur í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd þar sem hún hefur því miður forðast að taka þátt í vinnu nefndarinnar svo er gripið fram í og svo kemur þeim fundum sem nefndin átti meðal annars með stjórnlagaráði virðulegi forseti ef þingmaður getur borið annan þingmann þessum sökum sér í lagi þar sem ég er líklega með um rúmlega níutíu prósent mætingu á fundi í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd þá er eitthvað að annaðhvort hjá þingmanninum eða við stjórn þingsins þetta er óásættanlegt sérstaklega í ljósi þess að sá þingmaður sem hér stendur hefur beitt sér af fullu afli til að reyna að breyta þessu máli til batnaðar eftir að það kom inn í þingið en það hentar ekki ríkisstjórnarflokkunum að fólk hafi skoðanir og beiti sér á móti því